Wir wollen ausgeglichene Haushalte mit sehr geringen Primärdefiziten, wenn es denn gar nicht anders geht. Wir wollen eine Schuldenbremse in den Ländern der Euro Zone. Wir wollen automatische Sanktionen für Sünder, bevor das Kind im Brunnen liegt. Wir wollen den Abbau alter Schulden und die Meldung in Brüssel, bevor neue Schulden gemacht werden. Wir wollen, dass der ESM früher in Kraft tritt und dass nur Länder, die diesem Fiskalpakt beitreten, auch Zugang zum ESM haben. Das sind alles wichtige Elemente für eine Stabilitätskultur in Europa, und mit dem Twopack versuchen wir auch eine Übertragung in das Europäische Recht, inklusive eines Schuldentilgungspaktes, den meine Fraktion ausdrücklich fordert. Wir wollen für Griechenland Wachstumsimpulse setzen. Es gibt Geld dafür. In den Strukturfonds liegen sechzehn bis achtzehn Milliarden, die Zahlen unterscheiden sich. Ich glaube, das muss endlich in Gang kommen. Das, was Herr Reichenbach und die Troika in Griechenland bisher getan haben, reicht jedenfalls nicht aus, um wirklich Wachstumsimpulse zu setzen. Und dann haben wir heute eine Debatte, und das überrascht mich schon, auch im Deutschen Bundestag, wo jetzt die Sozialdemokraten drohen, diesem Fiskalpakt nicht zuzustimmen, es sei denn, es kommt eine bestimmte Steuer, über die man mit Fug und Recht streiten kann. Aber ich glaube, das wäre ein massiver Fehler, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch die Sozialdemokraten ihre stabilitätspolitische Verantwortung wahrnehmen und diesem Pakt zustimmen, ohne darauf parteipolitische Spielchen zu spielen. Meine Damen und Herren, ich glaube, das wirklich Zentrale ist, dass wir jetzt vorwärtskommen auf dem Weg zur Stabilitätskultur. Lassen Sie mich abschließen mit einem Glückwunsch an Sie, Herr Van Rompuy, zu Ihrer Neuernennung.

Ich bin trotzdem der Meinung, dass Ihre Position, so, wie sie im Lisabonner Vertrag angelegt ist, eine Fehlkonstruktion ist. Ich würde mir einen Präsidenten für Europa wünschen, der möglichst auch noch direkt gewählt wird.